fyrir þremur árum síðan á árinu tvö þúsund og þrjú lagði ég fram fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um hvað liði undirbúningi að gerð sundabrautar í reykjavík eins og þá kom fram í ræðu minni þá hafði verið unnið að málinu árin nítján hundruð níutíu og sex og nítján hundruð níutíu og sjö og sjónum síðan beint á árinu nítján hundruð níutíu og sjö til nítján hundruð níutíu og níu að svokölluðum ytri og innri leiðum en ytri leið gerir ráð fyrir að sundabraut tengist sæbraut við holtaveg og geti ýmist verið um hábrú jarðgöng eða botngöng en innri leið gerir ráð fyrir að brautin verði lög á fyllingum innar í voginum og yfir í grafarvog

fylgjandi frá því að ég flutti þessa fyrirspurn hér fyrir þremur árum hæstvirtur forseti

það liggur fyrir að skipulagsstofnun féllst á í úrskurði sínum frá nítjánda nóvember tvö þúsund og fjögur á leið ein leið tvö og leið þrjú með tilteknum

nánar tiltekið ellefu skilyrðum leið þrjú innri leið var valkostur vegagerðarinnar en reykjavíkurborg hafði á þeim tíma ekki tekið afstöðu til einstakra kosta við lagningu sundabrautar síðan leið ár þar til umhverfisráðuneytið staðfesti úrskurð skipulagsstofnunar með skilyrði um samráð við íbúa hamrahverfis samráði við hafnaryfirvöld og hagsmunaaðila

þetta er auðvitað orðið allt of langur ferill hæstvirtur forseti og í raun og veru bjóðandi og engum til góða íbúar hér á höfuðborgarsvæðinu ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur til að mynda í norðvesturkjördæmi gera þá kröfu að það verði bætt hér úr og það fljótt og örugglega það liggur fyrir að það eru tiltækir fjármunir til verksins

spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra hvað líður undirbúningi að gerð sundabrautar